Panie Przewodniczący!

Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która zmierza do tego, aby sztucznymi, administracyjnymi metodami podnieść cenę uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Jest to przedsięwzięcie wątpliwe z punktu widzenia reguł rynku wolnego rynku który zakłada, że nie powinno zmieniać się tych reguł w czasie gry, w czasie, kiedy one zostały już ustalone i wprowadzone w życie. Tak jest właśnie w tym wypadku i narusza to stabilność i pewność reguł podmiotów gospodarczych. Ale co niemniej ważne, a może nawet pierwszoplanowe w tej sprawie, to fakt, że niestety sprawa będzie miała daleko idące reperkusje, jeśli chodzi o sytuację gospodarstw domowych oraz europejskiej gospodarki, bo inicjatywa ta nieuchronnie będzie prowadzić do wzrostu cen energii, co odbije się na rachunkach tak zwykłych odbiorców europejskich, jak i tych, którzy zajmują się produkcją.